die nicht in der Lage ist, zu einer gemeinsamen positiven Mehrheit zu kommen. Da sind die die keinen Vertrag haben wollen, weil sie auf ein Referendum hoffen, und das hart spielen.

Und da sind diejenigen, die dies aus parteipolitischen Gründen betrachten. Es waren drei Labour Leute, die mit Ja gestimmt haben. Auf dieser Grundlage gibt es gegenwärtig keine Mehrheit für eine konstruktive Lösung im House of Commons. Deswegen müssen beide großen Parteien endlich miteinander reden. Sie müssen uns beweisen, wo es eine Mehrheit gibt, eine konstruktive Mehrheit, über die zu reden es sich lohnt. Ich glaube, dass wir eine Verlängerung der Frist nicht machen können, wenn nicht diese Klarstellung da ist.

Einfach nur zu verlängern und mal zu gucken, was dann passiert, scheint mir nicht sachgerecht zu sein.

Michel, herzlichen Dank für die Arbeit, die du gemacht hast, die die Kommission gemacht hat, euer Team gemacht hat.

Und es muss auch klar sein, was jetzt mit den offenen Grenzen kommt.

Diese Aussagen von heute Morgen sind populistisch und bösartig und können in der Art und Weise nicht akzeptiert werden.